Pues porque este debate está viciado, está viciado de origen y solo busca y pretende buscar un nuevo enemigo.

Ya lo han encontrado Mercosur.

Decía la presidenta von der Leyen en la presentación del Pacto Verde Europeo que la política comercial puede servir para colaborar con nuestros socios en la acción por el clima y el medioambiente, siendo el Acuerdo de París un elemento esencial de cualquier acuerdo internacional. Bien, ¿incorpora este Acuerdo estos principios? Veamos, ¿tiene un capítulo específico dedicado al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente?

¿Recoge el cumplimiento del Acuerdo de París como una parte vinculante del Acuerdo?

¿Han ratificado los países del Mercosur el Acuerdo de París y se han comprometido a implementarlo?

Entonces, si esto es así, ¿por qué tantos recelos, críticas, miedos y visiones apocalípticas? Porque, señorías, para que nuestra estrategia sobre el clima tenga un impacto global real necesitamos socios que se sumen a ella. Y eso solo lo podemos conseguir sobre la base de acuerdos. Y este es el más moderno de los que hemos firmado para conseguir estos objetivos. No será con demagogia oportunista o populista como apagaremos los incendios del Amazonas, sino con compromiso, con cooperación y con acuerdo. Porque este Acuerdo va mucho más allá de lo estrictamente comercial. Es un acuerdo firmado entre socios y aliados que comparten la democracia como sistema político, el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos y que creen en un sistema multilateral vinculado a normas. Países hermanos que quieren, no solamente comerciar con nosotros, sino vivir como y con nosotros. Es, además, el primer acuerdo bloque a bloque que firma el Mercosur y que consolida unas relaciones comerciales ya existentes, ligándolas a unos compromisos comunes irrenunciables, valores que este Acuerdo reconoce, respeta y obliga. Y por todo ello, y a pesar de que este debate ha sido impulsado por aquellos que están siempre en contra de cualquier tratado ―con el apoyo de algunos que quieren desviar la atención de problemas nacionales erigiéndose en savonarolas climáticos, fundamentando sus críticas en desconocimiento, prejuicios, noticias falsas o mentiras―, vamos a estudiar este Acuerdo, sus implicaciones, sus beneficios reales. Y, para acabar, ante la pregunta de si son compatibles el Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea y la propuesta de la Comisión para un Pacto Verde Europeo, podremos contestar con un rotundo sí.